Je voudrais donc conclure en disant que je tiens en très haute estime la justice, tous les tribunaux, mais surtout la Cour de justice de l'Union européenne.